Bardzo długo też przyjmowaliśmy go w różnych referendach. Tymczasem teraz zamiast wdrażać postanowienia traktatu lizbońskiego dzięki postanowieniom pewnych rządów, a głównie Francji i Niemiec, zaczynamy się wycofywać z wielu ustaleń traktatu lizbońskiego.

Jest to bardzo niedobre, ponieważ zamiast umacniać polityki wspólnotowe, instytucje wspólnotowe, zamiast współdziałać, zaczynamy rozmontowywać powoli ład polizboński.